Als ich neu hier im Parlament war, hörte ich mal, wie ein Brexiteer sagte Ich muss ein Imperium zerstören. Was er natürlich meinte und worauf er sich bezog, war die Europäische Union, aber erreicht haben die Brexiteers mit ihrer Politik lediglich, dass sich das Vereinigte Königreich in der größten politischen Krise seit Jahrzehnten befindet. Eine Krise, für die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentnerinnen und Rentner und auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen die Zeche zu zahlen haben werden. Diese Politik ist weder im Interesse der britischen noch im Interesse der europäischen Bevölkerung.

Was wie ein schlechter Titel eines James Bond Films klingt, dahinter verbirgt sich eine Lageanalyse der britischen Regierung, die davon ausgeht, dass es zu Versorgungsengpässen bei Medikamenten, bei Nahrungsmitteln kommt, dass soziale Unruhen aufkommen, dass der Konflikt in Nordirland wieder entsteht. Aber die Regierung scheint genau diese politische Strategie zu verfolgen.

Wir reden hier auch nicht über abstrakte Dinge, wenn wir über einen Brexit mit oder ohne Abkommen reden. Wir reden hier darüber, dass zum Beispiel ein deutscher oder ein polnischer Krankenpfleger nicht weiß, ob er noch eine Aufenthaltsgenehmigung in Großbritannien haben wird, um dort im Gesundheitssystem zu arbeiten. Gleiches gilt für die Arbeitsgenehmigung. Wir reden darüber, dass eine britische Rentnerin nicht weiß, wie es mit ihren Rentenzahlungen weitergeht, wenn sie in der EU lebt. Und wir reden auch darüber, dass eine Familie in Belfast, die ihre Kinder morgens in die Schule schicken möchte, vielleicht in Zukunft wieder Angst haben muss, dass auf der Straße etwas passiert, so wie es früher in den Jahren des Bürgerkriegs gewesen ist, wenn Sie diese Politik fortsetzen. Darüber sprechen wir, wenn wir von einem harten Brexit sprechen, und dagegen muss auch die britische Politik endlich etwas unternehmen und den Willen dazu zeigen.

Ich denke an ein Kolonialreich mit all den Schattenseiten einer Kolonialgeschichte.

Ich sage Ihnen, eine Comicfigur wird weder den Friedensprozess in Nordirland bewahren noch die sozialen und zivilen Rechte der Bürgerinnen und Bürger schützen.